Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es ist allseits bekannt, dass beide Parteien es in diesen Verhandlungen darauf anlegen, bis zur letzten Minute die Verhandlungen hinauszuzögern und ihre Karten derzeit nicht offen auf den Tisch zu legen.

Dasselbe gilt für die Migrationskrise, für die ganzen Bemühungen rund um Frontex, die bislang nichts gebracht haben keine Einigung in Sicht auch dort, nach drei Jahren. Dass Sie allerdings hier ausgerechnet die österreichische Ratspräsidentschaft dafür beschimpfen, dass sie sich an der Stelle als einzige tatsächlich handlungswillig zeigt, ist schon eine besondere Form von Humor. Wenn Sie dann hier über Herrn Salvini herfallen wegen seines Haushalts, dann möchte ich doch auf eins hinweisen Es ist richtig, dass Italien zu hohe Haushaltsdefizite hat. Aber Herr Salvini legt hier für die letzten 18 Jahre den Haushalt mit der drittgeringsten Verschuldung Italiens vor. Und zum Schluss noch ein Zitat von Herbert Frahm Das sozialistische Element im Nationalsozialismus, im Denken seiner Gefolgsleute, das subjektiv Revolutionäre an der Basis, muss von uns erkannt werden.